Frau Präsidentin! Die Dimension der Waldbrände übersteigt tatsächlich die Möglichkeiten der kleineren Mitgliedstaaten, gerade in den von Trockenheit besonders betroffenen Regionen. Deshalb will das Parlament ja auch den Europäischen Solidaritätsfonds. Wir fordern den Rat auf, diese Mittel endlich ohne Hemmnisse freizugeben. Die Regionen brauchen das Geld dringend für den Wiederaufbau und für die Vorbeugung. Der Solidaritätsfonds in Verbindung mit bestehenden Umwelt und Agrarprogrammen könnte wirklich nachhaltig helfen. Ansonsten liegt aber die Brandbekämpfung vor allem in der nationalen Verantwortung. Strengere Strafen für Brandstifter, Veränderungssperren, die etwa für 30 Jahre gelten, wenn Brandstiftung nachgewiesen ist, Schulung der Feuerwehren hier kann und hier muss einfach mehr getan werden. Aber auch Europa muss mehr tun, vor allem besser koordinieren. Das Know how der europäischen Feuerwehren muss in die Regionen mit hoher Katastrophenanfälligkeit getragen werden. Und wir brauchen bessere Regeln für den Ablauf grenzüberschreitender Einsätze. Dafür erwarten wir Vorschläge von der Kommission, die allerdings nicht in die Kompetenzen der Mitgliedstaaten eingreifen dürfen.

An europäische Feuerwehren und europäische Flugzeuge kann man sicher denken, aber doch erst dann, wenn wir alle nationalen Möglichkeiten optimiert haben und wenn die finanzielle Hilfe die betroffenen Regionen endlich wirksam erreicht. Ich halte die Diskussion über Katastrophenschutz in europäischer Verantwortung für verfrüht. Lassen Sie uns den ersten Schritt vor dem zweiten machen, das Wichtigste zuerst, und das ist die europäische Hilfe zur Selbsthilfe, eben mit dem Solidaritätsfonds, mit Schulungen und mit einer verbesserten europäischen Koordinierung.